Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il presupposto da cui dobbiamo partire, quando parliamo della situazione della Cambogia, è quello che noi siamo il principale finanziatore di tutti i progetti di sviluppo in corso in Cambogia e spesso e volentieri abbiamo utilizzato le ONG cambogiane per portare avanti questo tipo di iniziative di sviluppo.